Wir brauchen bessere Maßnahmen, vor allen Dingen eine bessere grenzübergreifende Kooperation in der Europäischen Union. Wir müssen da voranschreiten. Wir brauchen gemeinsame Regeln. All das ist in diesem Zwischenbericht enthalten, und das finde ich gut. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle vorankommen.

als Zwischenbericht, eben noch nicht zustimmen können.